To będzie mój osobisty wkład w to, aby Europa była bardziej otwarta dla Ukraińców, natomiast w sensie politycznym myślę, że powinniśmy przedłużyć mandat dla misji Cox Kwaśniewski, ponieważ to jest nasz kanał wpływu na decyzje polityczne władzy ukraińskiej, po to, żeby te warunki, o których mówił pan komisarz Füle i które formułuje Rada, były jak najszybciej